Señor Presidente, señor representante de la Presidencia en ejercicio, señor Secretario General, señor Comisario, Señorías, el interés que hemos venido mostrando por la Primavera Árabe —como hemos demostrado en el debate que acabamos de tener sobre Libia y sobre Siria— no debería distraer nuestra atención de la situación en Oriente Medio y, sobre todo, en el horizonte de la celebración de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Este asunto se puede enfocar desde una perspectiva externa —las implicaciones que puedan tener los resultados de la Asamblea General sobre el proceso de paz y cualquier modificación del statu quo cuentan, y cuentan mucho— y desde una perspectiva de la dimensión interna de la Unión Europea. En relación con la perspectiva externa, el proceso de paz —nos lo acaba de decir el representante de la Presidencia en ejercicio— está bloqueado.

donde el Presidente Obama va a tener dificultades para cumplir sus propósitos anunciados en el discurso inaugural en El Cairo, por la propia situación interna de los Estados Unidos y también como consecuencia del proceso electoral que va a tener que afrontar dentro de poco. Señor Presidente, en política, lo que no es posible es falso y, sin prejuzgar el contenido de la resolución que se vaya a aprobar, creo que tenemos que ir preparándonos para la aprobación de un proyecto de resolución que mejore el estatus de Palestina en el seno de la Organización. Y esto me lleva a la dimensión interna del problema lo que importa es que la Unión Europea pueda expresarse ante este punto sensible con una sola voz. Las experiencias que hemos tenido en el seno de la Organización no han sido muy gloriosas. Es verdad que hemos reconducido nuestra posición a la luz de los nuevos mecanismos que establece el Tratado de Lisboa, y creo que tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos sobre la base de tres objetivos que se avance en el proceso de paz y que se desbloquee el statu quo de falta de negociaciones que no se comprometan y se pongan en peligro las posibilidades de avanzar en esa línea y que no se ofenda la dignidad de ninguna de las dos partes en conflicto. Sobre este punto, señor Presidente, creo que la gran fuerza de la Unión Europea es su unión y que nuestra división es nuestra gran debilidad. Por eso, yo le pediría al representante de la Presidencia —por supuesto que sé que el Comisario y la Alta Representante están desplegando todos sus esfuerzos en esta línea— que la Unión Europea, ante este tema sensible, no dé muestras una vez más de división y pueda aparecer unida prestando su contribución positiva y activa a avanzar en este conflicto.